Podporujem správu, lebo si myslím, že je to dobrá správa, ktorá svojim obsahom môže výrazne pomôcť k zvýšeniu bezpečnosti všetkých občanov Európskej únie v krízových situáciách, pretože nie iba šťastie, ale dostatočná pripravenosť môže zachrániť životy tisíckam ľudí. Oceňujem, že dochádza k spojeniu mechanizmov v oblasti civilnej ochrany s finančným nástrojom a v niektorých jej častiach dochádza aj k zjednodušeniu postupov na aktiváciu mechanizmu. Keďže sa často stretávame s tým, že schopnosť pomôcť občanom postihnutým katastrofou presahuje možnosti príslušnej krajiny, privítala by som flexibilnejšie prepojenie mechanizmu v oblasti civilnej ochrany s fondom solidarity Európskej únie. Od mechanizmu taktiež očakávam, že v oblasti civilnej ochrany sa bude postupne zlepšovať účinnosť systémov prevencie a prípravy na všetky druhy katastrof, nielen v rámci Únie, ale aj mimo nej.